Z pozoru utworzenie nowego filaru wydaje się interesujące, ale gdy przyjrzymy się bliżej, to zauważymy przecież, że Unia Europejska jest bardzo zróżnicowana, państwa członkowskie są na różnym poziomie gospodarczym, w związku z tym

I chciałabym dać przykład takiej dobrej praktyki.

Gdybyśmy podjęli działania, aby Unia Europejska współfinansowała właśnie z Europejskiego Funduszu Społecznego tego rodzaju pronatalistyczne działania, z całą pewnością uzyskalibyśmy bardzo dobry efekt.